Sokat beszélnek ebben a házban a jogállamiságról olyanok is, akiknek halvány fogalmuk sincsen arról, hogy az mit jelent. Számomra a jogállam a szabadságot, a nemzeti függetlenséget és a demokráciát jelenti. A jogállam a jog uralmát jelenti az emberek uralma helyett. Az én nemzedékem 30 éve azért harcolt, hogy ez ne csak Európa nyugati felén élők örökölt privilégiuma legyen. Mi ezért megharcoltunk, de azt is elmondom Önöknek, hogy mi mindent nem jelent a jogállam, amire sokan itt felhasználni szeretnék. Nem jelenti előre nem rögzített, le nem írt szabályok számonkérését.

Azt, amikor valakit megbüntetnek ugyanazért, amiért valaki mást megdicsérnek. Nem jelenti az egyeseknek nem tetsző politikai ideológiák szankcionálását vagy elhallgatását.

Kiüresítik és pártpolitikai céloknak rendelik alá. Aki jogállamról papol, az ne tekerje ki a szavazási szabályokat csak azért, hogy a neki tetsző eredmény jöjjön ki, amint azt nemrégiben tették a Sargentini jelentés szavazásakor. Aki a jogállam híve, az ne ijedjen meg az eltérő véleményektől, az adja meg a szót a vádlottnak, hogy védekezhessen. Nemrégiben a Magyarországról szóló vitában önök megtagadták, hogy a magyar miniszter elmondhassa az álláspontját. A jogállam egyik legősibb elve a római jogból származik nullum crimen sine lege, nincs büntetés, törvény nélkül. Ebben a házban, mégis olyan megoldásokat erőltetnek, amelyeknél nem normatív, nem jogi kritériumok alapján határoznák meg, hogy sérül a jogállam, hanem már a gyanú esetén is súlyos anyagi szankciókat vetnének ki, és nem garantálnák az egyenlő elbánást. Ez a kommunista modell. Ez a gondolatrendőrség orwelli modellje, amely már a szándékot is büntetni akarja. Ez a szovjet módszer, a jog kifacsarása, hogy a politikailag másként gondolkodókat kioktassák és zsarolják. Mi már láttunk ilyet.